frú forseti ég mæli hér fyrir um breytingu á lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda númer fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu með síðari breytingum flutningsmenn eru háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir sá er hér talar og birgitta jónsdóttir fyrstu grein frumvarpsins hljóðar svo við fyrstu grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi hámarkslaun forsvarsmanns verkalýðsfélags og hagsmunasamtaka launafólks skulu ekki vera hærri en þreföld lágmarkskjör í því verkalýðsfélagi eða hagsmunasamtökum sem hann veitir forstöðu samkvæmt fyrstu málsgrein annarrar laganna hljóðar svo lög þessi öðlast þegar gildi ákvæði til bráðabirgða orðast svo þrátt fyrir ákvæði fyrstu grein skulu launakjör sem samningsbundin eru við gildistöku laga þessara og eru hærri en sem nemur þreföldum lágmarkskjörum samkvæmt fyrstu málsgrein fyrstu grein laganna

þegar uppsagnarfrestur er liðinn skal ákvæði fyrstu grein laga þessara þó að fullu í gildi frú forseti í greinargerð með frumvarpinu segir með leyfi forseta frumvarp þetta felur í sér breytingar á lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda breytingin miðar að því að lögfesta reglu um hámarkslaun forsvarsmanna verkalýðsfélaga og hagsmunasamtaka launafólks þannig að þau geti aldrei orðið hærri en sem nemur þreföldum lágmarkskjörum samanber fyrstu málsgrein fyrstu grein laganna í því ákvæði er kveðið á um að laun og önnur starfskjör sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um séu lágmarkskjör í viðkomandi starfsgrein í ákvæði til bráðabirgða er þó kveðið á um að séu forsvarsmenn við gildistöku laganna með samningsbundin launakjör sem eru hærri en það viðmið sem sett eru í frumvarpinu haldi þeir þeim jafnlengi og lögboðinn uppsagnarfrestur þeirra gildir eftir þann tíma geta þeir að hámarki haft laun sem nema þreföldum lágmarkskjörum samkvæmt lögunum samningsfrelsi er grundvallarregla í íslenskum rétti löggjafinn hefur þó talið rétt að setja samningsfrelsinu ákveðnar skorður séu rík rök þar að baki meðal þeirra raka sem oft er vísað til eru almannahagsmunir flutningsmenn frumvarpsins telja mikilvægt að sett sé hámark á laun forsvarsmenn verkalýðsfélaga og hagsmunasamtaka launafólks að baki slíku hámarki eru rík sanngirnissjónarmið enda eru þessi laun greidd úr sameiginlegum sjóðum verkalýðsins með frumvarpinu væru samningsfrelsi settar nokkrar skorður enda yrði ólöglegt að semja um hærri laun en sem nemur þreföldum lágmarkskjörum við ákvörðun þessa hámarks var þó gætt meðalhófs og ekki gengið of nærri samningsfrelsi aðila með því að kveða á um þreföld lágmarkskjör er enn fremur talið tryggt að hámarkið sé ákvarðað þannig að launin séu samkeppnishæf svo að hæft fólk fáist til starfans og ákvæðið dragi ekki úr hvata þeirra sem hæfastir eru til að sinna því flutningsmenn telja jafnframt rétt að vekja athygli á því að setning hámarks sem er á þennan hátt bundið lágmarkskjörum getur verið forsvarsmönnum mikilvægur hvati til að berjast fyrir bættum rétti félagsmanna þar sem hækkun lágmarkslauna getur leitt til beinnar hækkunar launa þeirra frú forseti ég starfaði um árabil eða starfaði ekki heldur var í trúnaðarráði verkalýðsfélags og kynntist launum og starfskjörum bæði verkafólks og sjómanna og forsvarsmanna þeirra félaga ágætlega það sem okkur fannst erfiðast ef til vill að glíma við var sú langa vegalengd sem var frá hinum almenna félagsmanni til forsvarsmanna samtakanna og þau vandkvæði sem almennir félagsmenn áttu við að koma að stjórn verkalýðsfélaga slík vandkvæði eru enn þá fyrir hendi í fjölmörgum stéttarfélögum og því teljum við flutningsmenn þessa frumvarps rétt að tryggja það með einhverjum hætti að forsvarsmenn þessara félaga geti ekki skammtað sjálfum sér eða fengið skammtað úr sínum stjórnum laun sem eru langt langt umfram það sem eðlilegt má teljast miðað við þær starfsgreinar sem þeir veita forstöðu þess vegna leggjum við þetta ákvæði til sérstaklega með það í huga að það eru félagsmennirnir sjálfir í verkalýðsfélagi sem griða þessu fólki launin og ákvarðanatakan að baki slíkum ákvörðunum um launakjör er mjög erfið og löng nema þau séu tryggð með einhverju hámarksþaki eins og hér er greint frá og talað um vona ég að þetta